frú forseti á þingskjali sjö hundruð tuttugu og fimm liggur fyrir ársskýrsla íslandsdeildar þings vestur evrópusambandsins og mun ég í stuttu máli gefa þingheimi kynningu á helstu málum í brennidepli innan sambandsins á liðnu ári ársskýrsla íslandsdeildar fyrir árið tvö þúsund og sjö gerir störfum þingmannanefndarinnar ítarleg skil auk skipan íslandsdeildar ég mun því aðeins stikla á stóru en vísa að öðru leyti í skýrsluna sem mælt er fyrir vestur evrópusambandið eða ves er varnarbandalag vestur evrópuríkja og var stofnað með brussel sáttmálanum árið nítján hundruð fjörutíu og átta ves þingið var stofnað árið nítján hundruð fimmtíu og fjögur og kom fyrst saman ári síðar þegar verulegar breytingar voru gerðar á stofnsáttmála ves ves þingið sitja um fjögur hundruð þingmenn frá þrjátíu og níu þjóðþingum og fer fjöldi þingmanna eftir íbúafjölda viðkomandi aðildarríkis

aðild að ves þinginu en ísland noregur og tyrkland sem eiga aðild að nato en ekki e s b eru með aukaaðild ves þingið hefur aðsetur í parís og eru tveir þingfundir haldnir árlega oftast í júní og desember íslandsdeild tók þátt í báðum þingfundum árið tvö þúsund og sjö hlutverk þingsins er að fjalla um málefni er falla undir starfssvið ves það er öryggis og varnarmál álfunnar þingið fjallar auk þess um ársskýrslu ves og fjárhagsáætlun það fjallar um málefni sem eru efst á baugi í nefndum þingsins ályktar um skýrslur nefnda gerir tillögur til ráðherraráðs ves og beinir fyrirspurnum til þess frú forseti í umræðum ves þingsins árið tvö þúsund og sjö var að vanda lögð megináhersla á sameiginleg öryggis og varnarmál álfunnar af þeim fjölmörgu málum sem fjallað var um á árinu má nefna þrjú málefni sem voru sérstaklega í brennidepli í fyrsta lagi var ítarlega fjallað um skýrslu stjórnmálanefndar þingsins um öryggi á norðurslóðum og var það í fyrsta sinn sem skýrsla um loftslagsbreytingar var tekin til umfjöllunar á þinginu þess ber að geta að norðurslóðir og norðurskautssvæðið hafa fengið aukið vægi í umræðunni um öryggismál meðal annars sökum ríkra orkuauðlinda og möguleika á nýjum siglingaleiðum með bráðnun hafíss lykilatriði skýrslunnar eru loftslagsbreytingar og bætt orkuöryggi auk þess sem hún fjallar um mögulegar afleiðingar uppbyggingar herflota rússa á svæðinu skýrsluhöfundar ræddu um mikilvægi þess að sjónum væri beint að norðurskautinu þar sem loftslagsbreytingar sem þar verða geta haft áhrif víða í því samhengi var rætt um að bráðnun hafíss geti opnað nýjar leiðir fyrir hernaðarumsvif og flutninga á olíu og gasi sérstaklega um barentshaf norðurskautið búi yfir miklum olíu og gasauðlindum og geti orðið framtíðarorkusvæði fyrir evrópu því væri afar mikilvægt að móta sameiginlega stefnu um verndun loftslags og orkuöryggi með áherslu á að tryggja að norðurskautið verði áfram skilgreint sem átakalaust svæði í heiminum annað mál sem fékk mikla athygli á árinu var umræða um athæfi hryðjuverkamanna á landamærum tyrklands og írak miklar umræður sköpuðust um alvarleika ástandsins og aðgerðir verkamannaflokks kúrda sem hefur bækistöðvar í fjallgörðum íraks við landamæri tyrklands og í þriðja lagi varð áframhald á lífseigri umræðu um framtíðarhorfur ves þingsins og um stofnanatengsl vestur evrópusambandsins við evrópusambandið og atlantshafsbandalagið en sem kunnugt er hafa miklar og örar breytingar átt sér stað á sviði öryggis og varnarmála í evrópu síðustu ár eitt helsta baráttumál ves þingsins undanfarin ár og missiri hefur verið aukin þátttaka og hlutur þjóðþinga í lýðræðislegu eftirliti með öryggis og varnarmálastefnu e s b af öðrum stórum málum sem tekin voru til umfjöllunar á þingfundum ves á árinu má nefnda umræðu um orrustufylki evrópusambandsins og skuldbindingar evrópu í afganistan stöðugleika og öryggi í evrópu evrópusambandið og öryggi í suðaustur evrópu starfsemi evrópska landgönguliðsins erlendis takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna friðargæsluverkefni í mið austurlöndum og möguleg samvinna við kína um varnarmál einnig voru kynntar áherslur og forgangsverkefni þýskalands og portúgals sem fóru með formennsku í evrópusambandinu og vestur evrópusambandinu á árinu tvö þúsund og sjö þá ávarpaði forseti þingsins jean pierre masseret þingið og stýrði umræðum í ræðu sinni lagði hann áherslu á mikilvægi þess að viðhalda og varðveita þann umræðuvettvang sem starfræktur hefur verið milli þinga aðildarríkjanna að tryggja lýðræðislega rannsókn og skoðanaskipti um þróun stefnu í öryggis og varnarmálum álfunnar frú forseti þrátt fyrir umfangsmiklar stofnana og skipulagsbreytingar í evrópu á undanförnum árum er ves þingið afar mikilvægur vettvangur sem gefur þjóðkjörnum þingmönnum evrópuríkja færi á að fylgjast með skiptast á skoðunum og ræða sameiginleg öryggis og varnarmál álfunnar eins og áður sagði er gerð nákvæm grein fyrir því sem fram fór á fundum nefndarinnar í skýrslu þeirri sem hér er mælt fyrir og vísa ég til hennar varðandi frekari upplýsingar um störf nefndarinnar ég vil að lokum þakka íslandsdeildarmönnum gott samstarf og að svo mæltu læt ég lokið umfjöllun minni um skýrslu íslandsdeildar þings vestur evrópusambandsins fyrir árið tvö þúsund og sjö